Ja, hvala, podpredsednica. Jaz mislim, da je prav, da se opravi, razprava o področju predvsem razvoja športne infrastrukture v Sloveniji, ker govorimo o potrebah vseh lokalnih skupnosti, ne glede na to, kjer so župani levi, desni, zgornji, spodnji, naši, ali pa vaši in govorimo o številki cirka osemsto osemdeset milijonov potreb. In lahko tudi takrat pri tisti splošni razpravi se pogovorimo, ali je povprečnina dovolj velika ali ni dovolj velika. Meni župani govorijo, da ta povprečnina, ta dvig, ki je bil strjen v letu dva tisoč devetnajst ne zadostuje niti tistemu dvigu, ki jim je država dala - lokalnim skupnostim. Morda je prav, da tudi takrat, ko bomo imeli splošno razpravo, da se zahvalimo tako doktor Zveru, kot tudi vam, gospod doktor Pikalo, za to, kar ste naredili za Planico. Je pa dejstvo, da potem vaše naslednice se svane bolj kot ne slikale ob nečem, kar ste vi podpisovali, različne pogodbe z izvajalci. Skratka, samo občina Sevnica potrebuje v naslednjih dveh, treh letih več sredstev, kot jih je država namenila športni infrastrukturi v letih dva tisoč sedemnajst in dva osemnajst. dva cela sedem milijonov, to ne bo niti za nas športno-rekreativni center v Sevnici, ki ga nujno potrebujemo. Skupaj z občino Krško razmišljamo, kdaj bomo imeli bazen, kjer ne bomo vsako leto menjavali bazensko dno in pa generatorje. Naši zelo dobri strelci streljajo bolj med dežnimi kapljicami, ker jim zamaka, in tako naprej. Skratka, veliko je želja in mislim, da bi lahko vsak izmed poslancev povedal svoje izkušnje, predvsem pa bi rad povedal svoje potrebe, ker, kot še enkrat, če smo lahko kje enotni in kje združevalni, smo to lahko na področju športa. In če poslanci ne bodo sprejeli splošne razprave, verjemite, vsaj marca dva tisoč devetnajst, bom tako, kot sem to naredil leta dva tisoč šestnajst, sklical nujno sejo Odbora za izobraževanje s podobnimi sklepi, kot sem jih napisal tedaj, to pa je, da se da športni infrastrukturi v Sloveniji večjo veljavo, ker če bomo imeli dobro športno infrastrukturo, bomo imeli tudi naše mlade kam dati. Najlepša hvala.